Cet argument que finalement, ce serait le petit contribuable, le petit citoyen, le petit consommateur qui paierait la taxe, c'est évidemment une vaste foutaise!

de la valeur nominale des transactions sur les produits dérivés. Vous n'allez pas me dire que les petits consommateurs, les petits citoyens utilisent ces produits de manière tellement intensive que ça va leur coûter un pont? Ce n'est évidemment pas vrai. Ce sont des choses qu'on dit pour effrayer le peuple et, en réalité, pour protéger des intérêts particuliers.